Vážený pán predsedajúci, som veriaci a mnohí z vás sú tu tiež veriaci. Dokonca aj tí, ktorí sympatizujú s fašizmom a nacizmom, sa tvária, že sú veriaci. Boh však chcel, aby sme každí boli iní. Ak by dnes mohli neonacisti vládnuť, tak verte, že polovička z nás by tu dnes nebola. Možno sa líšime vierovyznaním, možno sa líšime kultúrou, či jazykom, možno sa líšime farbou pleti, no farba krvi každého z nás je rovnaká. V žilách Žida, Róma a každého Európana, dokonca aj neonacistu, koluje červená krv. Milióny ľudí zomrelo rukami tých, ktorí sa považovali za dokonalých. V mnohých krajinách zneužívali nacisti a fašisti na svoju zvrhlú ideológiu Boha. V mojej krajine na Slovensku počas druhej svetovej vojny fašisti obhajovali svoje zverstvá heslom Za Boha, za národ! Boh však nie je nenávisť. Na jednej strane, dámi a páni, je tu bohatá, prosperujúca Európa, na druhej strane korupcia, chudobné a úbohé regióny, v ktorých ľudia nepracujú, kde deti nedokáže škola pripraviť na pracovný trh, kde ľudia nemajú kanalizáciu, či prístupovú cestu, a dokonca niektorí ľudia pijú vodu z potoka. Aj toto je obraz Európskej únie

Ideológiu nadradenej rase môžeme poraziť aj tým, že politici začnú riešiť skutočné problémy ľudí. Zároveň je však dôležité, aby sme sa postavili k ideológii o nadradenej rase nie ako k názoru, ale ako zločinu. Ten kto hrá sa, hlása, že nejaká rasa je dokonalejšia ako tá iná, to nie je o slobode prejavu.

Je to zločin. Všetky demokratické inštitúcie sa musia postaviť k tomuto názoru ako k zločinu. História ukázala, kam môže zájsť extrémizmus, ak mu dovolíme rásť. História ukázala, že extrémizmus rastie vtedy, ak mu dáme príležitosť. Nedajme do rúk agendu extrémistom, ktorú sme schopní vyriešiť sami. Extrémisti v mnohých krajinách poukazujú na korupciu, neriešenie problémov migrácie, či chudobných rómskych komunít.